Oczywiście możemy jeszcze długo prowadzić dyskusję co do wielkości środków na zobowiązania, wielkości środków na płatności i zawsze będziemy mieli pewną grupę niezadowolonych.

Ale pamiętajmy mamy bardzo trudną sytuację gospodarczą w Unii Europejskiej, bardzo duże problemy w państwach członkowskich ze znalezieniem jakichkolwiek dodatkowych środków.

Jest to wartość, o którą powinniśmy w tej chwili zabiegać.

tylko jaka powinna być wielkość kwoty. To są w mojej ocenie dwa bardzo ważne przesłania płynące z tej procedury budżetowej i o tym powinniśmy pamiętać. My odnosimy w tej chwili sukces w implementowaniu postanowień unijnych, w implementowaniu postanowień traktatu z Lizbony i to powinniśmy przede wszystkim eksponować.